Datele să fie utilizate doar pentru perioada efectuării controlului. Ele ar trebui distruse imediat, după ce persoana a trecut prin controlul de securitate și nu pot fi stocate.

Pentru protejarea sănătății pasagerilor și a personalului de securitate, să nu fie permisă utilizarea scanerelor corporale bazate pe raze X.

Să existe un bun echilibru între beneficiile obținute prin utilizarea scanerelor corporale și investițiile necesare pentru introducerea lor. Nu toate aceste solicitări au fost respectate de propunerea Comisiei.